doświadczeniem. Mianowicie jeżeli Parlament będzie pracował w takim tempie z Komisją i z Radą a to jest przykład na to, że można pracować szybko to będzie to dobry przykład, ale niewątpliwie poważne wyzwanie, ponieważ to rzeczywiście było, jak pani komisarz powiedziała, dotrzymanie terminu i praca w bardzo krótkim czasie. Pytanie brzmi, czy będziemy w stanie tak pracować w przyszłości.